Herr Präsident! Wenn wir über Terrorismusbekämpfung reden, dann müssen wir natürlich auch über den Datenaustausch sprechen und darüber, wie die beiden aus 2005 und 2006 tatsächlich umgesetzt werden. Und siehe da Bei den meisten Terroranschlägen der letzten Zeit zeigt sich, dass es genau daran mangelt. Irgendwelche Verdächtigen sind schon ganz lange verdächtig, werden dann inhaftiert, mangels Beweisen wieder rausgelassen, um irgendwann doch an Tatorten aufzutauchen. Der notwendige Datenaustausch das wissen wir doch funktioniert nicht vorne und nicht hinten. Ich frage mich, wieso einer in einem Land der EU als Terrorverdächtiger bekannt ist und das andere Nachbarland das nicht weiß. Bleiben drei Möglichkeiten Entweder und das haben Sie ja gesagt, Mister King die Mitgliedstaaten setzen EU Recht nicht richtig um, oder die Informationen, die getauscht werden, sind die falschen, oder beides. Genau deshalb brauchen wir dazu eine umfassende qualitative Evaluierung der bestehenden Instrumente auch in den Mitgliedstaaten. Und es geht darum, nicht massenhaft noch mehr Datenbanken zu erstellen, noch mehr Daten anzusammeln, sondern einen gezielten Austausch hinzubekommen.